Na sliki je fant, približno star deset let. Ima lepe, srednje dolge, svetle lase. je svetle polti, ima lepe bele zobe. oči so majhne, gleda nagajivo, lepe temne obrvi, in malo, prifrknjen nosek s pegicami. Obraz je, okrogel, ličnice so polne, fant pa izgleda nagajivo in veselo. Na sliki je moški v štiridesetih letih, več kot trideset, manj kot štirideset, bi rekla. ima črne skodrane, razmršene lase. Izgledajo prepoteni. Ima temne obrvi, oči so rjave, gleda navzdol, je nekaj nezadovoljen ali celo jezen. ima štrleča ušesa, podolgovat, dolg nos, ustnice ima, stisnjene, s tem da je spodnja ustnica, čez zgornjo. je še kar sveže obrit, mogoče, pred enim dnevom. Na sliki je, moški, star približno dobrih trideset let. ima bleščeče bele zobe, smeje se, očitno je zelo, zelo srečen v tem trenutku, ko je bil slikan. je temne polti, frizuro ima, skoraj je, postrižen do golega. ušesa ima tesno ob, glavi, glava je okrogle oblike. Rjave oči, temne obrvi, širok nos, polne ličnice. Na sliki je svetlopolt moški, star dobrih šestdeset let. ima temne lase, dolge do ušes, temne obrvi, rjave oči, je dobre volje, se smeje. Ima pa, njegov obraz zaznamuje, zanimiv nos, zelo štrleč. Ušesa so, lepa, ob, glavi. ima pa tudi dvojni podbradek. Verjetno je, precej debel. Na sliki je mlad fant, verjetno najstnik, svetlopolt, temnih razmršenih, kodrastih las. glava je nagnjena navzdol, vendar, gleda izpod čela z rjavimi očmi, ima lepe, temne obrvi, lep pravilen nos, ustnice so sicer stisnjene, vendar razpotegnjene v nasmeh. Na sliki je mlada ženska v poznih dvajsetih, začetek tridesetih let. Zelo lepo urejena, ima dolge črne skodrane lase, je svetlopolta, obrvi so črne, trepalnice namazane, poudarjene. sive barve oči ima, lep pravilen, raven nos, ustnice so, stisnjene, vendar, se rahlo smehlja. ustnice so poudarjene z rdečilom. na, na vratu ima, črn trak, Na sliki je mlad moški, med trideset in štirideset let star. svetlopolt, modre oči, obrvi, temnejše obrvi. lasje so, svetlo rjavi, skodrani, na kratko pristriženi. nos je pravilen, raven. pušča si, ne brije se, ima, ima brado, brke, brado, lepe bele zobe, ima odprta usta. ni ravno nasmeh, ampak, vidi se, da je dobre volje. Na sliki je mlajši svetlopolt moški. Ima oranžne skodrane, razmršene, kratko pristrižene lase. Enake barve so tudi obrvi. ima kratko brado in brke, raven nos, obraz je, okrogle oblike. ima rdeča ušesa, je dobre volje, ustnice so razpotegnjene v nasmešek. Zob ne kaže. Na sliki je mlajši moški. Ima vranje črne lase, kratko pristrižene, vendar ne zelo urejene, so razmršeni. Obrvi niso tako, izrazito črne kot lasje. oblika obraza je, okrogla, ima zelo široko brado, raven nos, debele ustnice, razpotegnjene v nasmešek, rahel nasmešek. Oči so svetlo rjave, ima zelo, zelo, gladko, svetlečo polt. Na sliki je mlajša ženska z zelo zanimivo, barvo oči, ki so svetlo zelene. lase ima, svetlo rjave, s še svetlejšimi prameni. Je svetlopolta. ima temne obrvi, poudarjene, ustnice z, roza šminko, obraz je okrogle oblike. gre za, sigurno za manekenko, ki je, ki ima mejkap, namenjen prav za, namen slikanja.